Señor Presidente, el futuro de 87000 familias y el esfuerzo de centenares de empresas y miles de grandes profesionales no merece la decisión que se anuncia sobre el De confirmarse, la construcción naval desaparecerá en Euskadi y en España, y con ella, empleo, competitividad e innovación en toda Europa. Una propuesta discutible, porque la anterior titular de competencia, Nelie Kroes, escribió el 9 de marzo del 2009 que el tax lease era legal injusta, porque en un caso similar como el francés, Europa consideró que la seguridad jurídica y la confianza legítima justifican la no devolución de las ayudas antieuropea porque el dumping social y ambiental y las ayudas públicas que perjudican la libre competencia no están en Bilbao o en Vigo, sino en el sudeste asiático.